Mamy przed sobą bardzo ważne porozumienie. To porozumienie może otworzyć dialog polityczny między Unią Europejską a Irakiem, może również nasilić wymianę handlową. Myślę, że powinniśmy pamiętać, że Irak miał bardzo wyboistą, bardzo trudną historię najnowszą, jej ostatnimi akordami były dwie interwencje militarne, w których uczestniczyła część państw europejskich. To także jest powód, dla którego dzisiaj powinniśmy otwierać drzwi dla Iraku. Nasilenie wymiany handlowej, nasilenie dialogu politycznego z całą pewnością będzie dobrze służyć stabilizacji tego kraju, a bez stabilizacji tego kraju trudno wyobrazić sobie stabilizację całego regionu, który dzisiaj spokojny nie jest. To jest powód, dla którego jestem bardzo wdzięczny sprawozdawcy, że zdołał w tak mocnych słowach wypowiedzieć się w sprawie poszanowania praw mniejszości religijnych, w tym chrześcijan, którzy są tam od 2000 lat, że w tak mocnych słowach był w stanie powiedzieć na temat ochrony wolności religijnej. Tak, bez poszanowania wolności religijnej w tym regionie nie można wyobrazić sobie trwałych podstaw dla pokoju, dlatego ta sprawa powinna na stałe być wpisana do agendy naszych corocznych szczytów politycznych.